Sper să fie acolo și sper ca pactul să fie prezentat cât mai rapid. Până atunci sunt câteva măsuri imediate pe care le consider esențiale în plan diplomatic trebuie să ieșim din logica de șantaj a președintelui Erdogan. Da, UE nu poate ignora criza umanitară din nordul Siriei, dar ea nu poate fi o contrapartidă pentru ca Erdogan să și controleze frontiera cu Grecia. Revenirea asupra acestei decizii trebuie să fie necondiționată.